Unsere Bürger und Bürgerinnen verlangen ein wirkungsvolles Agieren. Immer wieder werden in den Augen der Öffentlichkeit die Politiker zu hektischem Handeln gedrängt und vor allem von den Ratingagenturen und Finanzmärkten vor sich her getrieben. Sie fragen sich Wo gibt es denn noch eine wirkliche Regierung?

Wir wollen auf diesem Ratsgipfel vor allem konkrete Schritte im Sinne unserer Bürger und Bürgerinnen sehen. Sie sind es, die arbeitslos sind.